Diese Dachverordnung ist sicher eines der wichtigsten Dossiers der auslaufenden Periode und stellt die Weichen für die Regionalpolitik von 2021 bis 2027. Ich denke, das Ergebnis ist wirklich ein Erfolg für die Stärke und die Qualität der Kohäsionspolitik. Wir sichern mit dieser Dachverordnung als Parlament eine starke Position der Kohäsionspolitik für die Zukunft und wollen auch bald wie Constanze Krehl es auch schon gesagt hat mit dem Rat in die Verhandlungen treten. Auch wir Grüne sehen die Kohäsionspolitik als sichtbares Zeichen der europäischen Solidarität. In manchen Regionen sind auch die Mittel, die dafür aufgewendet werden, die einzigen öffentlichen Investitionen. Sie werden eingesetzt zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Bekämpfung der Armut, und sie schaffen Jobs. Sie sind wichtig für Investitionen in Forschung und Entwicklung und für grenzüberschreitende Projekte. Uns Grünen war es in den Verhandlungen sehr wichtig, dass weiterhin alle Regionen von der Kohäsionspolitik profitieren und dass das Partnerschaftsprinzip und die Einbeziehung der lokalen und der regionalen stakeholder der Sozialpartner, aber insbesondere auch der Zivilgesellschaft gestärkt wird. Besonderes Augenmerk haben wir auf die Erhaltung und auch den Ausbau der horizontalen Prinzipien gelegt. Das heißt Gleichstellung, nicht Diskriminierung, nachhaltige Entwicklung und die Wahrung der Menschenrechte. Auch der Klimaschutz wird gestärkt, was uns Grünen natürlich ein besonderes Anliegen war das climate proofing und das 30 Ziel sind sicher wichtige Meilensteine in der Weiterentwicklung der Regionalpolitik. Aus grüner Sicht sehen wir die Transfermöglichkeiten zu anderen EU Fonds sehr kritisch. Es freut mich daher, dass wir einen Kompromiss gefunden haben, der diese sehr stark begrenzt. Und auch wir lehnen selbstverständlich die makroökonomischen Konditionalitäten in der Regionalpolitik ab. Wir finden es falsch, dass Regionen Mittel gekürzt werden sollen, weil auf nationaler Ebene die Haushalts und Defizitkriterien nicht eingehalten werden sollen.